forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um um breytingu á lögum númer sextíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö um nýsköpunarsjóð atvinnulífsins með síðari breytingum þetta er þingskjal tvö hundruð níutíu og tvö tvö hundruð sjötíu og níu mál frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi um opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun og frumvarpi til laga um breytingar á lögum um vísinda og tækniráð með því er nýsköpunarsjóður atvinnulífsins tengdur við stefnumótun ríkisstjórnarinnar í málefnum rannsókna nýsköpunar og atvinnuþróunar tilefni þessa frumvarps er einnig að tryggja að hið aukna fjármagn sem lagt var til sjóðsins með lögum um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f sem samþykkt var á alþingi í desember tvö þúsund og fimm verði nýtt í samræmi við áherslur yfirvalda í málefnum nýsköpunar og atvinnuþróunar samkvæmt þeim lögum fær sjóðurinn fimmtán hundruð milljóna króna viðbótarframlag á árunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og níu til að standa undir hlutdeild sinni í stofnun nýrra samlagssjóða með lífeyrissjóðum og öðrum fjárfestum í nýsköpunar og sprotafyrirtækjum enda nemi eignarhlutur annarra en nýsköpunarsjóðs í slíkum sjóði að minnsta kosti fimmtíu prósent frumvarp þetta var lagt fram á síðasta löggjafarþingi en náði þá ekki fram að ganga frumvarp þetta er að mestu efnislega samhljóða því frumvarpi en þó hafa þær breytingar verið gerðar að nú er lagt til að einungis þurfi að leita samþykkis iðnaðarráðherra og sjávarútvegsráðherra ef nýsköpunarsjóður hyggst fjárfesta í samlagssjóðum og og samlagshlutafélögum með fjármagni sem á rætur að rekja til söluandvirðis landssíma íslands samanber áðurnefnd lög númer hundrað þrjátíu og þrjú tvö þúsund og fimm í öðrum tilvikum þurfi ekki samþykki ráðherranna í frumvarpinu sem lagt var fram í vor var lagt til að sjóðurinn skyldi ætíð leita samþykkis ráðherra vegna slíkra fjárfestinga óháð því hvort fjármagnið ætti rætur að rekja til söluandvirðis landssímans eður ei einnig er nú lagt til að sérstakt refsiákvæði í lögunum verði fellt brott er það gert til að gæta samræmis við ákvæði laga um aðrar ríkisstofnanir og um refsinæmi fer þá eftir almennum hegningarlögum

í fyrsta lagi mun nýsköpunarsjóður atvinnulífsins að meginstefnu til einungis taka þátt í fjárfestingum í sprota og nýsköpunarfyrirtækjum sjóðurinn mun veita lán og ábyrgðir í tilteknum tilfellum samanber áttundu greinar frumvarpsins sjóðurinn mun ekki veita styrki eins og heimild er fyrir samkvæmt gildandi lögum kveðið er á um að nýsköpunarsjóður skuli taka mið af stefnu vísinda og nýsköpunarráðs í störfum sínum í öðru lagi er kveðið á um heimild til handa nýsköpunarsjóði atvinnulífsins til að taka þátt í samlagssjóðum og samlagshlutafélögum samanber fimmtu grein laga númer hundrað þrjátíu og þrjú tvö þúsund og fimm um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f kveðið er á um að leita þurfi samþykkis iðnaðarráðherra og sjávarútvegsráðherra hyggist nýsköpunarsjóður fjárfesta í samlagssjóðum og samlagshlutafélögum með fjármagni sem á rætur að rekja til söluandvirðis landssíma íslands í öðrum tilvikum þurfi ekki samþykki ráðherra í þriðja lagi segir að ekki skuli skipa stjórnarmann til lengri tíma en fimm ára stjórnin skal setja sér reglur um sjónarmið við mat á fjárfestingartækifærum og umsóknum um lán og ábyrgðir sem ráðherra staðfestir áréttað er að ákvarðanir nýsköpunarsjóðs séu endanlegar á stjórnsýslustigi í fjórða lagi er í frumvarpi þessu er lagt til að eigið fé nýsköpunarsjóðs sé að lágmarki þrjú þúsund milljónir króna sem muni taka breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs eigið fé sem ekki er bundið í fjárfestingarverkefnum eða lánum skal ávaxta í samræmi við fjárfestingarstefnu sem kveðið verður á um í reglugerð og starfsreglum stjórnar skylda er lögð á nýsköpunarsjóð atvinnulífsins að útvista ávöxtun framangreinds eigin fjár í fimmta lagi eru ákvæði um tryggingardeild útflutnings felld niður en hún hefur verið sérstök deild innan nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins í frumvarpi til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun sem lagt er fram samhliða frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að tryggingardeild útflutnings verði vistuð innan nýsköpunarmiðstöðvar íslands í sjötta lagi er vöruþróunar og markaðsdeild nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins lögð niður eigið fé hennar verður hluti af eigin fé nýsköpunarsjóðs samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í sjöunda lagi er kveðið á um heimild til handa nýsköpunarsjóði að gera afleiðusamninga til að verjast gengisáhættu

eftirlit með reikningum stofnunarinnar og hvernig hún ver eignum sínum í níunda lagi er lagt til að ákvæði um refsinæmi brota gegn lögunum verði fellt brott